Monsieur le Président, décidément tous les prétextes semblent bons dans cet hémicycle pour attaquer le nouveau président américain que vous vouez aux gémonies, tout comme vous n'avez de cesse de lancer d'ailleurs des anathèmes contre le président russe, au motif qu'il mène dans son pays une politique familiale qui ne vous convient pas. Je comprends votre frustration de voir votre modèle de société rejeté et je m'en réjouis. Les États Unis ne chercheront plus à imposer au reste du monde, par le biais d'ONG, comme le planning familial international, des normes politiques héritées de la révolution culturelle de mai

La volonté américaine de bouleverser les structures familiales traditionnelles et sa promotion agressive de l'avortement urbi et orbi n'étaient pas en effet acceptables. Mais l'Union européenne n'a manifestement pas cette sagesse.

Trump de la politique de Mexico adoptée par les présidents républicains depuis Reagan et interdisant le financement des ONG pro avortement est un signe que notre vieux monde s'écroule et cela vous effraie. À tel point d'ailleurs, que le gouvernement socialiste français s'est cru obligé de faire voter une loi visant à interdire les sites internet qui présentaient simplement des solutions autres que l'avortement. D'ailleurs, je n'ai pas entendu, à ce moment là, les habituels chantres de la tolérance s'indigner de cette atteinte manifeste à la liberté d'expression.

Mais c'est le droit le plus strict des États Unis de choisir leurs propres critères de financement des ONG.

Ce sont les mêmes qui sans cesse invoquent le droit international pour forcer les États à se soumettre au dogme libertaire qui, ici, ignore superbement, à la fois la souveraineté des États et les engagements internationaux. À l'heure où près de 50 millions d'avortements sont pratiqués chaque année à travers le monde, la réduction du recours à l'avortement devrait réellement devenir un objectif de santé publique, comme le stipulent les engagements internationaux pris lors de la conférence du Caire en